Naprawdę nie ma powodu, żeby Parlament, który nie jest organem sądowniczym, zajmował się pojedynczymi przypadkami stosowania prawa, bo inaczej nic innego by nie robił.

Na tym polega trójpodział władzy. Nie można pisać prawa od nowa za każdym razem, kiedy ktoś je złamie po prostu. Nie pisze się prawa pod pojedyncze przypadki. Wy wykorzystujecie każdy taki głośny przypadek do tego, żeby wepchnąć swoje biurokratyczne łapy jeszcze głębiej w kieszenie i intymność obywateli, ale nie powinno to być takim pretekstem, bo o ile rzeczywiście nie czuję się pewnie z tym, że Zuckerberg zarządza moimi danymi osobowymi,